Frau Präsidentin!

Natürlich wird gerade von einem neuen Land mit wenig europäischer Erfahrung keine Perfektion erwartet, ein Mindestmaß an Sensibilität aber schon.

Politische Führung zeichnet sich aber insbesondere durch den Umgang mit Schwierigkeiten aus, durch Krisenmanagement eben.

Man hat damit die große Chance vertan, dass wieder mehr Demokratie in die Europäische Union Einzug hält.

Noch viel bedauerlicher ist meines Erachtens, dass Schweden die Vermittlungsversuche nicht weiterführen will.